Panie Przewodniczący!

Ten problem fałszerstwa żywności jest też bardzo ważny, zwłaszcza, że w tej chwili już że tak powiem organoleptycznie nie możemy sami zbadać tych produktów.